Spoštovani poslanec, hvala lepa za vprašanje. Minimalna plača je seveda inštrument ekonomske politike, ki delno uravnava tudi vidik primernega plačila za delo. Ocenjujemo, da bi dvig minimalne plače v letu devetnajst pomenil za okoli sedem cela osem milijona evrov dodatnih javnih sredstev, po izločitvi dodatkov in delovne uspešnosti pa petintrideset milijonov evrov v letu dva tisoč dvajset za javna sredstva. To seveda pomeni na strani prihodkov več dohodnine in prispevkov za socialno varstvo, kot ste kot ste navedli. Učinke vpliva na prihodke iz naslova dohodnine ne moremo natančno oceniti, saj nimamo ocene gibanja števila zaposlenih z minimalno plačo, niti ocene vpliva dviga minimalne plače na povprečno plačo. Poleg tega je obveznost odvisna predvsem od uveljavljanja vseh davčnih olajšav vsakega posameznika. Ocenjujemo tako, da bi dvig minimalne plače, kot je že rečeno v devetnajst pomenil cirka osem, v dvajset pa cirka petintrideset, milijonov evrov za javna sredstva. Zavedamo pa se, da se zviševanje minimalne plače in ob upoštevanju dodatnih dohodkov, primeroma regresa, oddaljujemo od tega, da so prejemniki le-teh še vedno upravičeni do najvišje dodatne splošne olajšave. Ravno zaradi teh težav, katerih rezultat je bil na koncu predvsem v nižjem neto dohodku, pa smo v preteklem letu uvedli linearno splošno olajšavo. Ne glede na višje prihodke iz naslova dohodnine, pa predstavlja višja minimalna plača tudi vpliv na strošek dela, in sicer ima največji vpliv predvsem pri podjetjih in delo na intenzivnih panogah, kjer je največji delež zaposlenih z minimalno plačo. Skupno pa lahko rečemo, da bi dvig stroškov dela za delodajalcev zaradi minimalne osnove za plačilo prispevkov, ki se trenutno odmerijo od višjega zneska, kot z minimalno plačo, lahko pomenilo, da bi se ti povečali za približno tri cela štiri odstotke. Hvala.